Gospođo predsjednice, da bi Europa i europsko gospodarstvo ostali konkurentni i imali mogućnosti rasta nedvojbeno je potrebna internacionalizacija našeg gospodarstva jer naravno da se širenjem svjetske ekonomije udio Europe stalno smanjuje. Zato snažno podržavam ovu inicijativu europske diplomacije i pozivam na sinergiju sa zemljama članicama, s diplomacijom koju zemlje članice imaju u mnogim zemljama, pogotovo na afričkom, azijskom i južnoameričkom kontinentu, gdje možemo itekako imati puno upliva. Htio bih povezati ovu inicijativu i s onim čime se stalno bavimo u ovoj našoj auli, a to je problem migrantske krize. S našom jakom ekonomskom diplomacijom, siguran sam, zajedno sa zemljama članicama možemo i taj problem rješavati na drugačiji način nego što ga rješavamo. I na kraju, htio bih spomenuti, da, energija i industrija su vrlo važna tema, ali i turizam, koji je spomenut. Međutim, da bi turizam bio još jači mi se moramo ovdje u Europi organizirati kako treba jer sada nismo dobro organizirani.